Niet alleen maar Nobelprijswinnaars, maar juist ook die mensen die we opleiden en die we vervolgens die nieuwe technologie laten omarmen en die Europa sterker maken. Daarom ben ik trots op dit programma en de investeringen die erna komen.